Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Seither müssen die Mitgliedstaaten im Frühjahr ihre wirtschaftspolitischen Pläne auf den Tisch legen ein Verfahren, das definitiv notwendig wurde, um die desaströse finanzielle Situation vieler Mitgliedstaaten in den Griff zu bekommen.

Die Ausschöpfung des Potenzials des Binnenmarkts der wirtschaftlichen Säule der EU ist eines von zehn Zielen im Jahreswachstumsbericht für 2011, die es bis 2012 umzusetzen gilt.

durch die Finanzierung von Infrastrukturprojekten und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unter besonderer Berücksichtigung von KMU und Schaffung von green jobs zu nützen, um so zu einem nachhaltigen Wachstum in Europa beizutragen.